Ker se mi zdi sporazumevanje ena zelo pomembna zadeva in ker je treba našim otrokom, z govornimi motnjami, v državnem zboru pomagati, predlagam, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru ministra. Hvala.